Mes premiers mots seront pour remercier mon collègueMarinescu, qui a vraiment fait un excellent rapport, et mon propos portera sur deux sujets premièrement, l'investissement et, deuxièmement, le contrôle prudentiel.

Nous n'investissons pas assez et, d'ailleurs, le rapport dit que le pacte de croissance est une réponse importante mais pas suffisante. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que le moment serait venu d'avoir ce grand plan européen d'investissement dans les infrastructures.

2020. Le rapport vous fait une proposition c'est que nous ayons un débat politique avec vous, Monsieur le Président de la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, mais aussi le président du Conseil européen. Au cours du prochain Conseil européen des 20 et 21mars va commencer l'évaluation de la stratégie Europe2020. Nous devrions faire un point sur l'investissement. Dernier point sur le contrôle prudentiel.

C'est vraiment un élément de confiance pour l'investissement à long terme de la banque que vous présidez.